Jeśli nie zabezpieczymy dostępności tych materiałów, pozbędziemy się najbardziej technologicznie zaawansowanej części naszej gospodarki.

Musimy umiejętnie wykorzystać własne zasoby, które niepotrzebnie zostały porzucone. Musimy sięgnąć po instrumenty polityki handlowej, by skutecznie zapobiegać naruszeniom wolnego handlu. Tym samym nie możemy ograniczać się do korzystania jedynie z kosztownych i wciąż bardzo ograniczonych możliwości, jakie daje nam odzyskiwanie materiałów ze zużytych urządzeń. Jest przynajmniej kilka pytań, które należy postawić Komisji Europejskiej w kontekście komunikatu na temat polityki surowcowej.

Po drugie jaka może być rola recyklingu w porównaniu z możliwościami, jakie daje nam polityka handlowa i własne złoża? Jakie są proporcje między tymi trzema odpowiedziami? Po trzecie czy Komisja dysponuje oceną kosztów podwyższania udziału recyklingu w europejskiej polityce surowcowej?